Señor Presidente, el pasado 30 de octubre las partes en conflicto firmaron un acuerdo, el Acuerdo de San José, y decidieron que antes del 5 de noviembre se creara un gobierno de unidad y reconciliación nacional y que el Congreso restituyera a Zelaya hasta la conclusión del actual periodo gubernamental, el 27 de enero de

Que el señor Micheletti ha intentado conformar un gobierno de unidad sin la participación del señor Zelaya y el Congreso ha retrasado la votación para no restituirle en el poder.

Hay una convocatoria de elecciones y candidatos que se retiran, como estamos viendo en todos los medios, porque entienden que no hay condiciones democráticas para celebrarlas. Hay también situaciones de violencia hoy mismo hemos tenido noticia del asesinato a tiros de un alcalde del partido de la oposición y de un escolta. La implicación internacional sigue siendo necesaria y apoyamos las manifestaciones realizadas por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, por el Presidente Lula, así como a la misión mediadora de los Estados Unidos, y también al mediador, señor Arias. Con todo esto exigimos el cumplimiento de los acuerdos y la restitución del señor Zelaya para que se restablezcan la democracia, la legitimidad institucional y la convivencia entre hondureños.